wzywa się strony do zaakceptowania aspektu płci w układzie oraz do promowania i wspierania włączenia w ramach przyszłego przeglądu specjalnego rozdziału poświęconego płci....

mam nawet tytuł na ten rozdział dla Państwa, nazwijmy go Handel jest kobietą, podobnie jak kobietą była Kopernik, jak kobietą była Galileusz i kobietą była Newton.